Wenn ich mir anschaue, wie unterschiedlich hier die Erhöhungsraten sind, stelle ich fest, dass zum Beispiel der Datenschutz und wir haben ja die Datenschutzgrundverordnung gerade verabschiedet mit plus 16 ganz oben liegt.